Paní předsedající, já chci říci, že toto téma je pro moji frakci mimořádně důležité. Musím konstatovat, pane komisaři, že jsem se zájmem vyslechl Vaše vystoupení, které bylo zajímavé, ale podle mého názoru velmi obecné. Ten bod, který zde řešíme, se týká přímo firem, které jsou spojeny s Čínou, s konkrétní zemí.

Česká republika není jediná země EU, která teď aktuálně tyto problémy na svém území řeší. Je to aktuální problém, potýká se s tím určitým způsobem naše vláda, podle mého názoru dosti alibisticky.

Já jsem proto přesvědčený, že by evropské orgány, Evropská komise, měly na tyto problémy aktuálně reagovat. A to případně v rámci své legislativy nebo alespoň tím, že tedy se povede debata mezi členskými státy, že zde bude pokus koordinovat nějaký společný postup v zájmu ochrany evropské bezpečnosti.

Je to podle mne nutné, protože špionáž a zneužívání dat nezná národních hranic, a bude třeba učinit jednu evropskou reakci.